En dat bewijst commissaris Rehn in heel veel van onze Europese lidstaten, dat pas die externe druk echt tot grote bezuinigingen leidt. Het is al eerder gezegd, 2014 is een bijzonder jaar voor het Europees Parlement, met extra kosten. Maar het is vooral een bijzonder jaar vanwege de verkiezingen. Laten nu die verkiezingen die externe druk zijn, die wij nodig hebben om net iets verder te gaan met de bezuinigingen dan zonder die externe druk. Want het meest maak ik mij zorgen, niet zozeer over de vraag of wij in staat zijn met een nieuwe begroting ons werk uit te kunnen voeren. Nee, ik maak mij veel meer zorgen over het draagvlak bij de Europese bevolking voor dit instituut, het Europees Parlement. En straks grote krantenkoppen dat het Europees Parlement de eigen begroting weer eens fors verhoogt, zal dat draagvlak zeker geen goeddoen. Ik, als vertegenwoordiger van de meest pro Europese partij van Nederland, ben dus extra kritisch op onze eigen begroting.